kynna hér tillögu til þingsályktunar um heilsársveg yfir kjöl ásamt mér eru háttvirtir þingmenn þó nokkuð margir meðflutningsmenn að þessari tillögu og ætla ég með leyfi forseta að fá að lesa nöfn þeirra háttvirtra þingmanna það eru kristján þór júlíusson

björk guðjónsdóttir grétar mar jónsson birkir j jónsson ólöf nordal bjarni benediktsson jón gunnarsson ármann krónu ólafsson jón magnússon og ásta möller þetta eru þeir sextán háttvirtir þingmenn sem standa að þessari þingsályktunartillögu hún hljóðar svo frá tuttugu og eitt alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna þjóðhagslega hagkvæmni þess að leggja heilsársveg yfir kjöl jafnframt verði gerð forkönnun á umhverfisáhrifum og könnuð samfélagsleg áhrif framkvæmdarinnar meðal annars á atvinnustarfsemi og byggðir landsins ríkisstjórnin skili alþingi skýrslu um málið fyrir fyrsta apríl tvö þúsund og átta í greinargerð með þingsályktunartillögunni segir svo ekki er langt síðan farið var að tala af alvöru um þann möguleika að stytta leiðina milli norður og suðurlands með bættum heilsársvegi á síðustu árum hefur hins vegar mikið verið um þetta rætt af fullri alvöru með það að markmiði að tengja saman fjölmennustu byggðir landsins árið tvö þúsund og þrjú tók vegagerðin saman stutta samantekt um styttingu leiða en í henni var meðal annars velt upp þeim möguleika að fara um kjöl og virkja aftur þessa fornu samgönguleið sem íslendingar hafa nýtt sér um aldir sívaxandi þungi ferðamannaumferðar er nú á gamla kjalvegi með tilheyrandi skemmdum á bifreiðum og rykmengun félagið norðurvegur e h f hefur látið vinna úttektir á samfélags og byggðaáhrifum sem framkvæmdin kynni að valda enn fremur hefur félagið látið vinna fyrstu athugun varðandi rekstrarkostnað stofnkostnað umferðarspá og hagkvæmni framkvæmdarinnar loks hefur verið gerð skoðanakönnun sem sýnir að fimmtíu og tvö komma sex prósent landsmanna eru mjög hlynnt eða frekar hlynnt lagningu heilsársvegar yfir kjöl enn meiri stuðningur er við framkvæmd sem þessa á akureyri sextíu og sex komma eitt prósent og sextíu og fjögur komma sjö prósent í árborg þessi gögn munu nýtast við frekari athuganir og undirbúningsvinnu vegagerðin hefur enn fremur skoðað veðurfar á hálendinu með vegalagning í huga allar líkur benda til þess að hægt sé að leggja nýjan kjalveg frá þjóðvegi eitt við silfrastaði í skagafirði yfir að gullfossi slíkur vegur gæti legið upp goðdalafjall að norðan og svo áfram sem leið liggur milli jökla lægi síðan austan við bláfell og mundi enda við umferðarmiðstöðina við gullfoss það mun þýða fjörutíu og sjö kílómetra styttingu milli reykjavíkur og akureyrar ef farin væri hellisheiði vegalengdin fer úr þrjú hundruð áttatíu og átta kílómetra niður í þrjú hundruð fjörutíu og einn kílómetri stytting milli selfoss og akureyrar verður hundrað fjörutíu og einn kílómetra eða úr fjögur hundruð þrjátíu kílómetra niður í tvö hundruð áttatíu og níu kílómetra fyrstu athuganir benda til þess að vetraraðstæður á kili verði ekki að ráði verri en á fjallvegum á norður og austurlandi ekki þarf að fjölyrða um gífurleg jákvæð byggða og samfélagsleg áhrif framkvæmdarinnar með tengingu búsvæða gera má ráð fyrir því að samkeppni aukist með minni fjarlægðarvernd fyrirtækja bæði fyrir sunnan og norðan þó sérstaklega fyrir norðan flutningskostnaður fyrirtækja mundi einnig lækka framkvæmdin sem slík styttir vegalengdir milli tveggja fjölmennustu svæða landsins frá fimmtíu til hundrað fimmtíu kílómetra eftir því við hvaða staði er miðað

á leiðinni þýðir mun minni olíueyðslu og minni mengun og þar með minna útstreymi gróðurhúsalofttegunda norðurvegur hefur látið reikna út fyrir sig að með vegstyttingu mundi losun gróðurhúsalofttegunda minnka um fimmtán hundruð tonn á ári með færri eknum kílómetrum vegna styttingar fækkar slysum að sama skapi einnig er líklegt að gert yrði ráð fyrir að vegurinn yrði breiðari en þjóðvegur eitt sem er ekki nema sex komma fimm m breidd víðast hvar breiðari vegur eða sem nemur átta metrum eykur öryggistilfinningu ökumanna öryggi eykst jafnframt með því að umferðin dreifist á fleiri en eina leið nýr kjalvegur mun hafa gríðarleg áhrif á ferðaþjónustu og dreifa sívaxandi fjölda ferðamanna erlendra og innlendra betur um landið en nú er gert framkvæmdin mun auka tekjur af ferðaþjónustu og gera landsmönnum kleift að bregðast betur við sívaxandi ferðamannastraumi vegurinn mun tengja saman helstu ferðamannasvæði landsins og ekki verður nema rúmlega tvö hundruð kílómetra leið milli gullfoss og akureyrar svo dæmi sé tekið nýr ferðamannaöxull verður þar af leiðandi til milli gullfoss og mývatns sem gefa mun mikla möguleika kjalvegur mun lengja ferðamannatímabilið sérstaklega á norðurlandi en þar er minnst fjölgun gistinátta á landinu og styrking ferðaþjónustu þar því mjög mikilvæg nýr kjalvegur getur einnig haft mikil áhrif á innlenda ferðamenn sem meðal annars gætu skipt um veðursvæði með því að fara milli landshluta á rúmum tvær klukkustundir það er að segja þeir einstaklingar sem eiga sumarbústaði í uppsveitum árnessýslu gætu á rúmum tveim klukkustundum farið norður yfir heiðar og komist þar þá í betra veður ef svo bæri undir eða öfugt framkvæmd sem þessi ef hagkvæm reynist fellur vel að byggðastefnu stjórnvalda og öllum meginmarkmiðum í samgönguáætlun um að stytta leiðir og tengja byggðir betur saman þess má geta að markmið evrópusambandsins í vegagerð er einfalt en það er að tengja stærri byggðarlög stytta leiðir og draga þar með úr samgöngukostnaði sama má segja um frændur okkar norðmenn sem hafa eitt meginmarkmið í vegasamgöngum en það er að stytta leiðir og tengja þéttbýlustu svæðin á vesturströndinni við óslóarsvæðið norðmenn fara í gegnum sitt hálendi á fimm stöðum með hálendisvegi sem eru allt að sex hundruð kílómetra langir og ná upp í allt að ellefu hundruð m hæð herra forseti það má færa frekari rök að því að þessi vegalagning yfir kjöl sé arðbær og ég hef rakið nokkra af þeim þáttum það má við það bæta sem hér kemur fram í greinargerð að ég tel að þessi samgöngubót muni styrkja starfsemi eins og háskólans á akureyri hún muni tengja betur saman suður og norðurland að sama skapi mun hún styrkja og styðja frekar að háskólanum á hólum svo og

íslands sem er með íþróttaskor á laugarvatni þarna munu þessi byggðarlög því ná betur saman menning mun aukast verulega á milli þessara svæða

þá var megininntak hennar að auka menntun á landsbyggðinni og bæta og auka samgöngur það er nákvæmlega það sem heilsársvegur yfir kjöl mundi gera og ég tel að þetta væri eitt af betri mótvægisaðgerðum sem gerðar væru miðað við núverandi ástand og þá þróun sem er að verða nú varðandi niðurskurð þorskveiðiheimilda mundum við styrkja atvinnulífið á víðum grunni auk þess tel ég að vegur yfir kjöl væri grænn vegur þetta er vegur sem mundi breyta því ástandi sem nú er þar sem hlykkjóttur holóttur pollóttur vegur yfir kjöl sem gerir ekki annað en að skemma bifreiðar og valda mikilli mengun og hávaða í umhverfinu þannig lít ég á þennan veg sem grænan veg hann mun falla að landslaginu verða grænt upp með veginum og þess vegna vil ég segja að þetta sé grænn og vænn vegur fyrir samfélagið okkar hæstvirtur forseti ég legg til að þessari tillögu verði vísað til samgöngunefndar